Trudno było wykonać tłumaczenia w tak krótkim czasie. I regułą, którą stosujemy w takim przypadku, jest przesunięcie sprawy. Mnie również bardzo przykro, ja chciałbym jednak, żebyśmy procedowali i prowadzili nasze obrady punkt po punkcie, bo inaczej mamy ogromne zamieszanie. Ja pytałem państwa w tej chwili o dwie rzeczy oświadczenie Rady w sprawie sytuacji w Gwinei i głosowanie nad ewentualnymi projektami rezolucji w sprawie odszkodowań dla pasażerów. Czy w tej sprawie są jakieś pytania?